In Italia ci sono 4 milioni di poveri. Eppure l'Italia ha trovato il modo di finanziare un'altra euro fregatura come il fondo salva Stati e ha trovato il modo di prestare 63 miliardi di euro per la crisi greca. È questa la desolante fotografia dell'Europa e anche Lei Presidente Draghi ha contributo o perlomeno non è riuscito ad evitare questo fallimento. Le chiedo quindi perché un intervento in campo monetario e finanziario, fatto dalla BCE, dalla Commissione europea e per quanto riguarda l'Italia, dal governo italiano, porta a peggiorare la situazione economica dei nostri cittadini?

Di chi è la colpa? Perché il credito concesso dalla BCE alle banche europee non è andato a beneficio delle imprese e dei cittadini? Perché la diminuzione dei tassi introdotti dalla BCE non ha portato nessun beneficio in termini di occupazione e di ripresa economica? La colpa? La colpa è dell'euro e dei trattati europei che stanno massacrando la nostra economia.